Consider necesară consolidarea acestui sistem prin extinderea numărului de organizații care îl aplică și recunoașterea lui ca sistem de mediu etalon.

Atenția specială acordată organizațiilor mici, precum IMM uri și autorități locale, este, în opinia mea, un demers important în direcția extinderii la o scară cât mai largă a performanțelor de mediu. Încurajez Comisia și statele membre să depună eforturi pentru a promova EMAS în special prin acordarea de stimulente în schimbul participării. În ceea ce privește monitorizarea progreselor înregistrate de EMAS, aceasta va conduce la acceptarea sistemului și la crearea de premize pentru o evoluție pozitivă în domeniu. Cred că propunerea raportoarei de a introduce un manual al utilizatorului este salutară în condițiile în care limbajul și cerințele exprimate vor deveni mai accesibile prin acest instrument. În prezent este în vigoare un ciclu de raportare anual pe care îl găsesc suficient și nu văd de ce ar fi nevoie de introducerea unui nou ciclu de trei ani care s ar dovedi derutant. Deși sistemul EMAS trebuie să și dovedească încă viabilitatea și eficiența, susțin continuarea acestuia pe perioada de timp necesară, cu scopul principal de a menține integritatea mediului.